Auch herzlichen Dank an die vielen Kollegen, die daran mitgearbeitet haben, und an die Kommission, das war eine gute Zusammenarbeit.

Immer wieder erklären wir, die Zukunft Europas wird davon abhängen, ob es gelingt, diese Frage der Innovation zu lösen.

Trotzdem stimmt es eben ist es erwähnt worden dass in anderen Regionen der Welt offensichtlich die Mobilisierung von Talenten und Ideen besser funktioniert als bei uns.

Liegt das daran, dass wir zu wenig Geld bereitstellen, oder liegt das vielleicht daran, dass wir nicht den richtigen Zugang finden, um das zu mobilisieren, was an Potenzial da ist?

Ich will einen anderen kleinen Beitrag liefern Wir waren mit einer Delegation in Kalifornien und hatten abends einen Termin mit jungen Unternehmern oder Menschen, die noch etwas unternehmen wollen.

Die Frage des Risikokapitals und der Menschen wird wahrscheinlich am besten dadurch beantwortet, dass wir als Politiker nicht versuchen, alle Fragen auch noch zu bewerten, zu beschließen und Vorgaben zu machen.